Wieso halten Sie hier noch Reden, wo doch bei einer direkten Abstimmung entschieden wurde, dass Sie die Demokratie in Europa verlassen? Und hier wollen Sie uns über Demokratie belehren da möchte ich fragen Was ist da der Hintergrund?